La Commissione, il Commissario europeo, che pure dicono di fare molta attenzione al rapporto tra diritti umani e accordi commerciali, forse si stanno dimenticando di dire da chi è composto il governo di Poroshenko, da bandieristi che esplicitamente, ad esempio, si richiamano al terzo Reich. La Commissione non ha presentato alcuna valutazione di impatto sui possibili effetti di queste misure nei confronti dell'Ucraina e non ha presentato una relazione sull'utilizzo degli enormi prestiti concessi all'Ucraina, forse finalizzati più che a finanziare l'economia, a finanziare la guerra. Ora la proposta del Parlamento limita quella della Commissione, ma il nostro gruppo è fermamente contrario a qualsiasi forma di finanziamento al regime parafascista di Poroshenko.